Heute haben wir schon viel über die unvorstellbar triste humanitäre Situation in Jemen gesprochen. Und darauf kann auch gar nicht oft genug hingewiesen werden, weil es skandalös ist, dass die internationale Gemeinschaft noch immer nicht die notwendigen Mittel aufbringt, weil es skandalös ist, dass die saudisch geführte Militärkoalition alle Versuche, die notleidende Bevölkerung mit Hilfsgütern zu erreichen, blockiert und hintertreibt. Und es ist skandalös, dass die westliche Staatengemeinschaft allen voran die USA, aber auch viele Mitgliedstaaten das saudische Regime mit Waffenlieferungen versorgt. Diese Geschäfte sind unmoralisch und kurzsichtig, weil sie zur Prolongierung der katastrophalen Situation beitragen. Leider wurde die Entschließung des Europäischen Parlaments vom Februar letzten Jahres, eben aus diesen Gründen ein Waffenembargo zu verhängen, bislang erst von wenigen Staaten umgesetzt. Es sollte uns allen klar sein Die beste humanitäre Hilfe für Jemen ist der Verzicht auf Profite durch den Waffenhandel.